greiða atkvæði um það hvort við eigum að halda áfram fundi eftir að tilskildum tíma lýkur samkvæmt þingsköpum ég tel það alveg einboðið og við ættum í raun og veru ekkert að þurfa að vera að ræða um það hér í atkvæðaskýringum varðandi framlengingu á fundi því þó svo að við næðum samkomulagi eða þeir þingmenn sem eru nú á mælendaskrá í

okkur veitir sannarlega ekkert af kvöldinu og morgundeginum og þá þess vegna lengri tíma til að afgreiða þessi mál mér finnst þetta svo augljóst að við